Juist nu burgers overal worden geconfronteerd met ongelofelijk pijnlijke bezuinigingsmaatregelen, is het te gek voor woorden dat we in de Europese Unie voorstellen eens flink wat geld extra uit te geven. En dat terwijl het ook anders kan geen rondpompen van geld meer, geen financiering van pannenkoekenhuisjes en fietspaden in een land als Nederland, maar de structuurfondsen concentreren op de armste lidstaten en alleen nog op innovatieve projecten van Europese betekenis in de rest van de lidstaten.